Maar is de oorlog in Syrië een probleem van de EU, omdat daardoor honderdduizenden migranten de EU binnenstromen? Komen ze hier om de oorlog te ontvluchten?

Het probleem is gratis geld, gratis zorg en een gratis woning in Duitsland en andere EU lidstaten. Het probleem is dat de EU haar binnen en buitengrenzen niet sluit.

Het is de deur openzetten voor een nog veel grotere instroom van ongewenste economische migranten en de islamisering van de EU. De Commissie moet een voorbeeld nemen aan premier Orbán die wel weet hoe hij deze invasie moet aanpakken.